Panie Przewodniczący! Wysoka Pani Przedstawiciel! Właściwie mogę powtórzyć te zachęcające słowa, chociaż ostatnie wydarzenia polityczne w Zimbabwe napawają nadzieją na demokratyzację kraju, przywrócenie rządów prawa i polepszenie standardów ochrony praw człowieka.

i respektowania woli obywateli niezależnie od wyniku. Liczymy wszyscy, że prezydent dotrzyma słowa i że władza zostanie przekazana i ustanowiona w sposób w pełni demokratyczny i pokojowy. Jak już Pani wspomniała, Unia Europejska jest gotowa wesprzeć wybory poprzez organizację misji obserwacyjnej w Zimbabwe. Ponadto, niedawno została podjęta decyzja o uruchomieniu trzech projektów o wartości około 3 milionów euro na rzecz wspierania rządów prawa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju. Przywrócenie demokratycznego państwa prawa w Zimbabwe spowoduje, że społeczność międzynarodowa będzie bardziej skłonna udzielać krajowi pomocy rozwojowej. Istotne jest także utrzymanie stabilności w tym regionie Afryki.

Przykładem jest tu Botswana, która w krótkim czasie przyjęła tysiące uchodźców z tego kraju. Jednocześnie zapewnienie stabilizacji wewnętrznej jest kluczowe dla zwiększenia atrakcyjności Zimbabwe dla inwestorów i otwarcia jego gospodarki na świat. Są to kwestie niezwykle istotne z punktu widzenia poprawy sytuacji ekonomicznej po wielu latach stagnacji i zubożenia obywateli w związku z wysokim poziomem inflacji. Będziemy z uwagą śledzić rozwój wydarzeń w Zimbabwe w najbliższych miesiącach. Mam nadzieję, że obecne zmiany w kraju otworzą nowy rozdział w jego stosunkach z Unią Europejską i społecznością międzynarodową oraz pozwolą na stworzenie w Zimbabwe warunków dla zrównoważonego rozwoju.